Ja, hvala lepa za besedo, predsednik. No, tudi jaz se moram najprej odzvati, na to izvajanje poslanke, ki je govorila pred mano. To, da pozivate državljanke in državljane k nespoštovanju zakonov, to je res strašljivo. Strašljivo je, mislim, da ne sodi v državni zbor in je vredno najostrejše obsodbe. Konec koncev bi tudi vi lahko, zakon, ki bi rešil to ustavno zagato, je bil že na mizi, potrebuje seveda šestinštirideset glasov in konec koncev bi tudi vi lahko, predlagani zakon v prejšnjem mandatu, potrdili in bi bila zagata rešena. Ampak se vrnem na začetek. Veliko je bilo govora o ustavni materiji in o ustavnosti. Pa dovolite mi, da vam citiram drugi člen slovenske ustave, in sicer: "Da je Slovenija pravna in socialna država." Socialna država terja močno mrežo javnih storitev. Med najpomembnejše javne storitve seveda sodi javno šolstvo. In v Sloveniji na srečo imamo zelo kvalitetno javno šolstvo in tudi predšolsko vzgojo, ki sicer ni danes, pač, del današnje razprave oziroma obravnavanega dokumenta. Pomembno je, da v javno šolstvo, ki je dostopno vsem in je brezplačno za sleherno državljanko in državljana, tudi v bodoče vlagamo potrebna sredstva. In za mene je vsekakor nesprejemljivo kakršnokoli enačenje javnega šolstva, ki je med drugim tudi ideološko nevtralno in v skladu z vrednotami, ki jih zagovarja naša ustava z zasebnim šolstvom. Vi že četrtič oziroma petič predlagate rešitev ustavne zagate oziroma odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnega šolstva, ki ni edina možna rešitev. In tudi ni, po mojem globokem prepričanju, prava rešitev. Namreč, enačenje javnega šolstva z zasebnim šolstvom je za mene nesprejemljivo, ponovim še enkrat. Vemo pa, kje so ozadja za takšne namene. Vemo, kje so ozadja. V interesih rimokatoliške cerkve in morda še koga. In na to, žal, ne moremo pristati. Ponavljam pa še enkrat, pa prosim za spoštljivost, tudi mi smo vas poslušali, ponavljam pa še enkrat, odločbo ustavnega sodišča je treba spoštovati in potrebno je najti rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. Rešitev pa je več in veseli me, da je minister napovedal, da bo do naslednjega šol, skega leta ta rešitev znana. Najti pa jo moramo mi skupaj, tukaj v parlamentu. In dobro bi bilo, da se ne delimo na leve pa desne ali da najdemo neko rešitev, ki, ki je konsenzualna in je hkrati v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča. Lepo prosim pa, da ne delate iz tega nekih ideoloških zgodb brez vsake ne, koli potrebe. Točno vemo, da želite na tem pridobivati politične točke in zganjati demagogijo, ki pa je absolutno nepotrebna in škodljiva za naše državljanke in državljane. In lepo prosim, državljanke in državljani, spoštujete ustavo in spoštujete zakone. Hvala lepa.